La sesizarea coaliției ONG urilor pentru fonduri structurale, vreau să atrag atenția instituțiilor europene responsabile asupra gestionării extrem de defectuoase a fondurilor structurale în România, mai ales în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane. Guvernul României și primul ministru în mod personal s au angajat să îmbunătățească condițiile de absorbție a acestor fonduri.

Neregulile sunt nenumărate de la schimburi abuzive de contracte de finanțare, până la întârzieri nejustificate ale plăților și alocări de fonduri netransparente, pe bază de afinități politice. Pe această cale, aș vrea să fac apel la Comisia Europeană, pentru a interveni de urgență și a controla activitatea agențiilor care se ocupă de gestionarea fondurilor europene în România. Numai o intervenție externă poate stopa abuzurile realizate în mod permanent, la toate nivelurile, de către reprezentanții actualei puteri, sesizate permanent de către cei care ar trebui să beneficieze de aceste fonduri și ONG uri.